Diese Frage ist sehr einfach zu bearbeiten. Wenn die Ergebnisse der Wissenschaft in diesem Bereich gesamtheitlich berücksichtigt werden, dann bin ich zufrieden mit einem Vorschlag.

Solange die Regelung immer nur freiwillig ist, dass Staaten vielleicht erlaubt wird, in ihren Bestimmungen weiterzugehen, kann ich das nicht akzeptieren. Aber wenn es wirklich klare und deutliche Vorschläge gibt, dann kein Problem.

Ein Versprechen allein, hier vor dem Plenum in sehr allgemeinen Worten, langt mir nicht!